Monsieur le Président, cher Monsieur le Premier ministre, merci pour le discours que vous avez tenu. Merci pour ce discours, qui donne des couleurs d'espoir à l'Union européenne en mettant en avant les questions sociales, les questions d'écologie, les questions de solidarité et de valeurs, ainsi que les questions budgétaires européennes où vous avez été extrêmement ambitieux eu égard

Vous êtes aussi allé très loin en osant parler d'Europe fédérale cela fait plaisir à entendre et je vous en remercie. Je voulais revenir sur la situation en Andalousie. Nous sommes très préoccupés ici et nous avons absolument besoin d'arrêter toute forme d'ambiguïté, toute forme d'alliance contre nature entre des forces de droite et d'extrême droite. C'est absolument scandaleux. Sachez que vous pouvez compter sur nous pour marquer toujours cette cohérence et cette alliance avec des forces progressistes de gauche et écologistes.